virðulegi forseti það verður að segjast og er hægt að taka undir með hæstvirtur ráðherra og þeim háttvirtu þingmönnum sem hafa rætt hér á undan að tíðindin frá því í gær um það að evrópusambandið noregur og færeyingar skyldu hafa náð samkomulagi komu gríðarlega á óvart og eiginlega við þingmenn sem njótum þess að sitja í utanríkismálanefnd höfum fengið að fylgjast mjög vel með gangi viðræðnanna og höfum fengið bæði hæstvirtan ráðherra og fulltrúa samninganefndarinnar oftsinnis á fund hjá okkur og fengið að fylgjast með ganginum

veru sammála um málið og það stæði einungis á norðmönnum miðað við þær upplýsingar er eiginlega með ólíkindum alla vega fyrir svona óreyndan þingmann fyrir mig að upplifa að nú hafði náðst samningar svona skyndilega makríllinn er auðvitað ekki fastagestur hérna við ísland heldur eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni össuri skarphéðinssyni hérna áður kemur óreglulega til íslands og hvort hann kemur tvisvar á öld eða hvað það er en það er hins vegar alveg augljóst og allar mælingar hafa sýnt það að makríllinn hefur verið að færast norðar og vestar hann hefur komið í mjög miklu magni inn til okkar og hér í íslenskri lögsögu er makríllinn að éta mjög mikið og þyngist mjög mikið það sem hefur gerst í þessu ferli er auðvitað að frá því að íslendingar hefja að veiða undir merkjum tilraunaveiða eða hvað við skulum segja þá hefur þessi grundvallarbreyting orðið að við höfum fengið staðfestingu að vera strandríki gagnvart makrílnum og þess vegna er enn skrýtnara að þessi samningur hafði náðst fram hjá íslendingum ég vil taka undir með þingmönnum hér á undan og lýsa yfir ánægju með það hvernig ísland hefur hagað sér í þessum viðræðum það er við höfum lagt alla áherslu á sjálfbærar veiðar við höfum lagt áherslu á það að veiðar úr stofninum væru

bitnuðu ekki á honum og einmitt lagt á það áherslu að það næðist samkomulag í það minnsta sem allra flestra aðila til að tryggja að veiðar yrðu sjálfbærar og það er það sem hefur verið að standa á því að samningar gætu náðst í undanförnum lotum eru kröfur fyrst og fremst norðmanna að því er manni skildist um miklu meiri veiðar heldur en ráðgjöf hefur boðið upp á þar höfum við íslendingar staðið fast við enda er það alveg lífsnauðsynlegt fyrir okkur sem ábyrg fiskveiðiþjóð og sem kannski sú fiskveiðiþjóð alla vega hér á norðurhveli sem rekur ábatasaman og sjálfbæran fiskiðnað og við verðum að gera það það skiptir öllu máli fyrir okkur að við séum alltaf að tala máli ábyrgra og sjálfbærra veiða ég tel að við eigum að gera það áfram og verðum að horfa til þess nú í þessari stöðu hvort sem ísland heldur áfram viðræðum við norðmenn færeyinga og evrópusambandið gangi inn í þennan samning eins og norðmenn hafa orðað það að stæði í boði eða gefa út einhliða kvóta ég vil bara leggja áherslu á það að við höldum okkar kúrs hvað ábyrgar veiðar og áhersluna á ábyrgar veiðar áhrærir hitt vil ég segja að þessar fregnir eru líka mjög óþægilegar vegna þess að þær gefa okkur þá mynd að við höfum ekki fylgst nógu vel með eða þarna hafa viðræður átt sér stað á bak við tjöldin eða hvernig sem það er í það minnsta sem við tókum ekki þátt í og áttum ekki von á niðurstöðunni það þykja mér mjög óþægilegar fréttir og gefur í það minnsta tilefni til að við skoðum okkar ferli og þegar það á við mótmælum því líka við